Köszönöm szépen, Elnök Úr, a lehetőséget, Képviselő Úrtól pedig a választ várom, a kérdésem az a következő Ön többször is mondta beszédében a jóindulat kifejezést, hogy jóindulat kell vezérelje a titkosszolgálatok és mások együttműködését. Kérdésem az, hogy elég e a jóindulat, mert nagyon sok aggály van az adatvédelmi kérdések kapcsán, és én úgy látom, hogy azért ezzel még egy picit adósak vagyunk, hogy kellő adatvédelmi intézkedésekkel is övezzük az egyéb intézkedéseinket.